Pane předsedající, jak bylo řečeno, snaha o záchranu jaderné dohody nemůže zastínit ochranu lidských práv, protože tato ochrana patří k ústavním základům Evropské unie. S lidskými právy se neobchoduje.

Írán jenom bohužel potvrzuje, že je zemí, která nechce dodržovat základní lidská práva, popravuje stovky lidí ročně, přechod ke křesťanství se tam trestá deseti až patnácti lety vězení. Občané Evropské unie jsou v Íránu odsuzováni na základě vynucených doznání.

V případě občanů Evropské unie vězněných Íránem musí Evropská unie využít všechny možnosti a dosáhnout propuštění nejen paní Zaghariové Ratcliffeové, ale všech dalších.